Die Menschen leben unter menschenunwürdigen Bedingungen, und das können wir nicht einfach so hinnehmen.

Es ist tatsächlich so, dass sich eine Spirale in Gang gesetzt hat Sie haben Wassermangel, man kann keine Viehhaltung betreiben, es gibt Flüchtlingsströme, es gibt terroristische Angriffe, unstabile Regierungen da besteht also wirklich ein Sicherheitsproblem größten Ausmaßes, das wir uns so gar nicht vorstellen können.

Da müssen wir etwas tun, einmal ganz besonders für Mädchen und Frauen, denen Gewalt angetan wird, und Mädchen, die keine Bildung erhalten. Aber insbesondere ist es wirklich eine Herkulesaufgabe für sämtliche Politikbereiche in der EU, für Entwicklungspolitik genauso wie für Sicherheitspolitik, weil organisierte Verbrechen anscheinend das lukrativste Geschäft dort sind, und auch für viele andere auswärtige Politiken. Wir müssen vorankommen, und darum sind wir heute da und reden